Hvala, predsedujoči, za mojih zadnjih pet minut v tem, branju. Ponovno bi želel poudariti naslednje. Drugi tir in tretja razvojna os je presneto pomembna za nadaljnji razvoj Slovenije. Tudi zaradi tega, ker so naši proračunski dokumenti zaradi fiskalnega pravila ravno na tem področju razvoja investicij zelo omejeni in tega se veselim. Presneto me pa zanima, zakaj nekateri še vedno tako tako vztrajajo in zavajajo in celo lažejo, kaj imajo za v tem v mislih, da bi ta zadeva ne bila sprejeta, kakšni interesi vodijo za to. "Vsak dan se moramo voziti dol pa gorta ja, tako se pravhamo, gre na Koroškem, v naši deželi, tam gora v tistem levem devžeju." Lovro Kuhar Prežihov Voranc. Verjetno poznate ta levi devžej. Potem sva se menila tudi z Tonijem Gašperšičem tam na Gorjancih v Beli krajini že leta devetinsedemdeset, ko smo tam kopali vodovod. Ugotovila sva, da imava podobne probleme, s tem, da ima imam danes jaz prednost, ker smo leta enaindevetdeset na sever odprli meje, Belokranjcem pa smo jih na jugu postavili. To je velika razlika. Ja, danes se vam Koroški, Korošci in pa Belokranjci verjetno smilimo in to tisti razlog, zaradi katerega bo verjetno to poroštvo v naslednjih branjih potem tudi potrjeno, vsaj tako je zaslediti iz tega, kar danes tu razpravljamo. Drage kolegice in kolegi, Korošci in Belokranjci smo za Slovenijo najdražji, žal, vendar moramo gledati širše, razvojno, povezovalno. Ja, saj povezovanje, to se pravi, Koroška je zelo velika, vsaj bila je pred devetindevetdesetimi leti. Velika Koroška in v ostal je velik del te Koroške takrat v neki drugi ekonomiji, in prosim vas, delajmo na tem, da tudi tokrat ne delamo te napake naprej. Levica je danes govorila o neki drugi trasi. Jaz sem šel gledat na zemljevid. Hočete nas pripeljati v Celje preko popolnoma neke druge grape, preko nekih drugih tunelov. In ob tem bi vi kar zaobšli Šaleško dolino. Ta močen bazen gospodarski, ki bi moral kasneje potem svojo traso peljati, da se naveže na avtocesto. To mi je popolnoma razumljivo in tega ne bom razumel kljub stroki, ki je ne vem kolikokrat že dokazovala, kaj je prav in kaj ni. To se pravi stroki mi nočemo verjeti. Poslušajmo in zaupajmo že enkrat stroki, seveda nevtralni stroki brez vmešavanja politike, drugače bo spet katastrofa v tej naši lepi Sloveniji. Hvala lepa.